frú forseti fyrst varðandi svar háttvirts þingmanns ég þakka honum fyrir greinargóð svör varðandi seðlabankann hann telur núna óráð að gera lagabreytingar þá er rétt að rifja það upp að það er ekki eingöngu lagaumhverfi sem hér er um að ræða það er í gildi samkomulag milli ríkisstjórnarinnar og seðlabankans um ákveðin markmið í peningamálastefnunni telur þingmaðurinn koma til greina að taka það samkomulag að einhverju leyti til endurskoðunar án þess að menn gefi sér endilega fyrirfram að það yrðu gerðar á því breytingar en telur hann það koma til álita og ber þá að líta svo á að greinin sem hann ritaði ásamt þingmanninum bjarna benediktssyni sé þá nú marklaus og hvað hefur þá breyst varðandi seinna atriðið þá fagna ég svari hans afdráttarlausu svari hans varðandi það sem ég spurði varðandi gjaldmiðilsmálin en það undirstrikar auðvitað enn og aftur það að ríkisstjórnartungurnar eru að minnsta kosti tvær í þessu máli það er ekki býsna sannfærandi til þess að vinna traust allra þeirra aðila sem þurfa